Letztlich zeigen ja die Fehlerraten, dass tatsächlich kontrolliert wird.

Deshalb auch mein Dank an die Kommission, weil man sieht, dass das Zusammenspiel zwischen Parlament, Rechnungshof und Kommission sehr gut funktioniert, dass hier Ergebnisse auf den Tisch gelegt werden, die oft unangenehm sind, aber dieses Unangenehme, glaube ich, führt auch zu einer Verbesserung.

Ich glaube, dass auch mit diesen Rechnungshofberichten der Nutzen der Europäischen Union extrem kommuniziert wird. Wir sehen, dass die Summen, die ausgegeben werden, effektiv sind, dass sie den Bürgerinnen und Bürgern helfen.

so ist Europa ein think tank den es weltweit kein zweites Mal gibt, und dafür möchte ich danken.